Blisko 150 posłów podpisało się pod inicjatywą skierowania kandydatury stowarzyszenia Memoriał do Pokojowej Nagrody Nobla.

Na liście jest przewodniczący Parlamentu, szefowie wszystkich grup politycznych i wielu znamienitych posłów z tej izby. To jest oczywiście dobra odpowiedź na to, co robią władze rosyjskie z takimi organizacjami, jak Memoriał, z tak zacnymi ludźmi, jak jego liderzy.

Dzisiaj, ze względu na to, co się dzieje w Rosji, co dotyczy organizacji pozarządowych, partii opozycyjnych, dziennikarzy, prawników, obrońców praw człowieka musimy apelować zarówno do instytucji europejskich, do wysokiej przedstawiciel, do szefa Komisji Europejskiej, do szefa Rady, do wszystkich państw członkowskich, do parlamentów państw członkowskich, do rządów państw członkowskich, aby we wszystkich rozmowach z Rosją, w rozmowach na wszystkich szczeblach, zwracać uwagę na prawa człowieka i te wolności obywatelskie, które dzisiaj władze rosyjskie niestety łamią.